Aj napriek tomu, že biocídne výrobky ako dezinfekčné či konzervačné prípravky sú súčasťou nášho každodenného života, pri ich nesprávnom použití alebo nedostatočnej autorizácii môžu predstavovať značné riziko pre ľudí, zvieratá a životné prostredie. V záujme ochrany zdravia a životného prostredia je preto potrebné, aby výrobky európskych, ako aj neeurópskych výrobcov spĺňali jednotné normy EÚ. Je potrebné zdôrazniť, že prínosy vstupu týchto výrobkov na trh a ich používanie musia mnohonásobne prevyšovať riziká, pričom existujúce riziká by mali byť odstránené do najvyššej možnej miery. Osobne sa zasadzujem za vyššiu mieru harmonizácie vnútroštátnych postupov uznávania výrobkov v rámci EÚ a v prvom rade za vyššiu ochranu spotrebiteľa a jeho lepšiu informovanosť. Zabezpečiť jasné, výstižné a zrozumiteľné označenie je nevyhnutné predovšetkým pre výrobky, s ktorými prichádzajú do styku spotrebitelia, ktorí sú laici.